fortíðinni eins og svo sem margar r aðili r mig langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvernig hann sér framtíðina fyrir sér hvort það sé einhver sýn svo varðandi það sem hann nefndi um lán bankanna sem gripu inn á verksvið íbúðalánasjóðs fóru í samkeppni við hann hann tengdi það ekki við það að lánshæfismat bankanna var orðið svipað og ríkisins sem átti íbúðalánasjóð þannig að á þeim grundvelli gátu þeir fengið óheft fjármagn erlendis til þess að fara í samkeppni við íbúðalánasjóðinn sem þeir hefðu ella ekki fengið svo er það með einkavæðinguna hann nefnir einkavæðinguna hina fyrri ég vildi gjarnan spyrja háttvirtan þingmann um einkavæðinguna hina síðari sem gerðist bara fyrir ekki löngu undir ríkisstjórn sem hann styður og hefur farið ósköp hljótt um þar voru ríkisfyrirtæki seld og ég er ekki að segja frú forseti að ég hafi verið á móti því mér fannst þetta afskaplega snjöll lausn enda lagði ég hana til víða en það er ekki vitað hverjir eigendurnir eru og það hefur lítið verið talað um þetta og háttvirtur þingmaður sagði það eru gerendurnir sem eiga að svara hefur ríkisstjórnin svarað því af hverju hún fór út í þetta þessa einkavæðingu þar sem hún seldi ríkisfyrirtæki til kröfuhafa og þeir leyfa sér að svara því að það sé einkafyrirtæki sem þeir stofnuðu sem kröfuhafarnir eiga ekkert meir þeir leyfa sér að segja það er einn aðili